Les réformes attendues sont précisément ce qui définit l'intégration européenne des réformes qui améliorent la situation économique, qui renforcent l'état de droit, qui éliminent la corruption et la criminalité organisée et qui rendent la gouvernance du pays plus efficace et plus réactive aux attentes des citoyens. Pour terminer, je voudrais aussi signaler